L'innovation est un élément central de la réforme de la politique agricole commune et l'innovation dans l'agriculture et le milieu rural sera soutenue non seulement par la politique agricole commune à travers le programme de développement rural, qui comprend des mesures qui soutiennent l'investissement innovant mais aussi l'innovation sociale à travers le programme LEADER, qui va

mais en plus, un des six partenariats européens pour l'innovation que la Commission va proposer s'adresse à l'agriculture, au secteur agroalimentaire et au milieu rural. La politique de recherche, le partenariat européen pour l'innovation et le programme de développement rural nous permettront donc non seulement de trouver des solutions dans le milieu scientifique, mais aussi de les appliquer dans la pratique, dans les exploitations ou dans les autres activités économiques en milieu rural.